Na trhu práce došlo k presunu od štandardných k neštandardným formám zamestnania, preto vzniká potreba zabrániť uprednostňovaniu najlacnejších a pre zamestnávateľa najvýhodnejších foriem zamestnania, z ktorých sa stávajú neisté pracovné miesta. Zamestnancov, ktorí sa nachádzajú v zraniteľnej pozícii na pracovných miestach, kde nie sú často splnené ani základné zdravotné a bezpečnostné normy a kde neexistuje ochrana proti diskriminácii, sociálna ochrana a kolektívne zastúpenie, treba chrániť pred nedôstojnými pracovnými podmienkami a zneužívaním. Podporujem teda ochranu pracovníčok pomocou zavedenia minimálnych sociálnych noriem pre zamestnancov, zaistenie rovnakého prístupu k zdravotnej starostlivosti a starobným dôchodkom a zaručenie primeranej mzdy a spravodlivého pracovného času. Domnievam sa, že členské štáty by mali zabrániť pomocou prísnych kontrol práce, aby sa bežné pracovné miesta stávali neistými.